Náš Parlament by mal byť súčasťou tejto politiky a bezprostredne pozitívne vplývať na jej celkové smerovanie. Ide hlavne o podporu demokratického vývoja, ochranu ľudských práv a základných slobôd, ale tiež presadzovanie záujmov Únie a jej občanov. Teší ma, že správa, o ktorej dnes rokujeme, poukazuje tiež na niektoré špecifické otázky dôležité pre Slovensko, ako napríklad otázky energetiky a energetickej bezpečnosti.